Az Európai Unió politikai koherenciájához tartozik az is, hogy a most tárgyalt uniós erőfeszítések célja nem lehet más, mint az európai polgárok számára a közös értékeink szerinti demokratikus jogállami keretek közötti élet lehetőségének és biztonságának szavatolása, egyúttal ebből a szempontból az Európai Unió globális iránymutató, értékadó szerepének erősítése. Mindez azonban csak akkor lehet hiteles közösségi törekvésünk, ha közben az Unión belül is közösen és hatékonyan fel tudunk lépni a demokratikus jogok megsértése, az európai értékek megcsúfolása, a korrupt és autoriter kormányzás jelenségeivel szemben.